Señor Presidente, mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Izquierda Verde Nórdica, no dudó en suscribir esta pregunta oral a la Comisión cuando tuvimos conocimiento, a lo largo de varias sesiones, en la Comisión de Peticiones, de la situación que viven muchos ciudadanos en Letonia. Señores de la Comisión, señor Comisario, es inadmisible que en el siglo XXI, en la Unión Europea, se den casos de ciudadanos segregados. Esto no forma parte de la Unión Europea, ni de sus principios, ni de sus valores. En un Estado que forma parte de la Unión desde 2004, con una población de apenas dos millones y medio de habitantes, en estos momentos hay una ley en vigor que prohíbe a medio millón de personas, sencillamente, ejercer sus derechos como ciudadanos. Se les llama personas no ciudadanas. Tienen un pasaporte de color negro y por eso les llaman negros o berenjenas. Incluso se les da ese apelativo por parte de la propia Administración, por parte del Estado, del Gobierno, y son ciudadanos que no tienen el derecho legítimo que les asiste de poder votar y poder ser votados. Por lo tanto, nosotros creemos que la Comisión Europea debe ejercer gran presión sobre el Gobierno para evitar el incumplimiento de muchas recomendaciones que se han hecho por parte de distintas instituciones como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, la propia recomendación que hizo este Parlamento en el debate sobre la adhesión de Letonia, la Resolución de 11 de marzo, en donde se planteaba con claridad que, efectivamente, había que resolver el problema de la segregación, el problema de esos ciudadanos, a los que se les exige el reconocimiento

1940. Es sencillamente inadmisible. Yo creo que es intolerable. No podemos convivir en la Unión Europea con esta realidad y, por lo tanto, creemos que es muy importante que la Comisión, que las autoridades de la Unión, que todos hagamos propuestas convergentes para evitar esta realidad. En ese sentido, nuestro Grupo espera de la Comisión propuestas concretas en relación con las preguntas que formulamos en este debate.

Yo creo recordar que en mi país, España, en la época de la dictadura de Franco, no se podía hablar ni vasco, ni catalán, ni gallego. Sencillamente, se prohibían esas lenguas. Hoy es una realidad y son lenguas cooficiales, están protegidas, igual que el castellano. Yo creo que ésta es una realidad que también se debería imponer para que a ningún ciudadano de la Unión se le impida, en fin, expresarse en su lengua materna, en su lengua, cooficial con cualquier otra lengua que se pueda utilizar en ese Estado.